Es wäre absurd und ja, das ist unsere Verantwortung, Kollege Durand wenn wir als EU nun eine Art Handelsabkommen mit dieser Regierung abschließen würden, der nachweislich kein Wort ihrer Versprechungen aus dem Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens zu glauben ist.

Der lacht uns aber aus. So brauchen Sie, liebe Kommission, uns ein Handelsabkommen in diesem Haus gar nicht erst vorzulegen. Wir brauchen auch ein umfassendes Lieferkettengesetz, um schwarze Schafe unter den europäischen Unternehmen zu adressieren, die aus der Abholzung tropischer Regenwälder durch Importe Profit schlagen.